Signora Presidente, onorevoli colleghi, come Lei ha ricordato efficacemente, da anni siamo immersi in un confronto e in parte lo dimostra la discussione di oggi pubblico molto duro e difficile nel cuore dell'Europa, che ha spinto il confronto sul fenomeno della migrazione come fatto di pura emergenza, momentaneo e con politiche di sicurezza interna.

Celiamo un dato della realtà presente e futura dai tassi di fertilità alle condizioni economiche e sociali, che continueranno a tenere alta la pressione migratoria, in particolare dall'Africa subsahariana verso l'Europa, al nostro invecchiamento come Europa. Per questo è essenziale avere una politica globale, una politica verso l'Africa, come lei ha annunciato, e lo sforzo che stiamo mettendo in campo da alcuni mesi è molto positivo. È fondamentale una politica di stabilizzazione del Maghreb, a cominciare dalla Libia, e garantire canali sicuri di accesso in Europa e infine, in questa visione più globale, dobbiamo sapere che nei prossimi anni sarà sempre più evidente quello che viene definito il fenomeno dei migranti climatici e la necessità di introdurre